Aj ja chcem poďakovať pani komisárke za jej úvodné slová. Už tri mesiace trvá v Európskej únii stav, keď sa v jednom členskom štáte nedodržiavajú spoločné pravidlá voľného pohybu osôb. Od januára tohto roku sa Rakúsko rozhodlo rozdeliť občanov EÚ, pracujúcich na jeho území, do dvoch kategórií. Na tých, ktorí majú právo na plný podiel zo sociálneho zabezpečenia, a na tých, ktorým je toto právo obmedzované. Napriek tomu, že Európska únia formálne nepozná druhotriednych pracovníkov, ako uviedla aj pani komisárka, jednej členskej krajine sa takýto stav zatiaľ toleruje. Ak pracovníci odvádzajú do sociálneho systému rovnaké odvody ako ich susedia, ale dostávajú z neho pomerne nižší podiel, môžeme tu hovoriť o spravodlivom jednotnom trhu? Domnievam sa, že nemôžeme. Preto vítam, že Komisia začala konanie pre nesplnenie povinnosti voči Rakúsku a rovnako považujem za nesmierne dôležité, aby sme sa k tejto veci pravidelne vracali aj na pôde Európskeho parlamentu. Pretože v prípade, ak by komisia nebola schopná proti tomuto stavu zasiahnuť, riskujeme dôveryhodnosť európskeho projektu a jeho zakladajúcich princípov. Obávam sa totiž, že tento prípad by mohol pre ďalšie krajiny slúžiť ako neprijateľná inšpirácia. Pani komisárka, verím, že spôsob indexácie rodinných dávok v Rakúsku sa nestane precedensom. Súhlasím s Vami, že náš jednotný trh má byť založený na spravodlivom a rovnakom zaobchádzaní. Bude však dôležité, aby sa tento prístup odrazil aj pri vytváraní európskej legislatívy.